Ich weiß also aus eigener Erfahrung, wovon ich spreche. Nach einem Atomunfall dürfen nach diesem Bericht in der Säuglingsnahrung 626 Becquerel an Radioaktivität enthalten sein. Zum Vergleich Vor Tschernobyl musste Milch auch für Erwachsene weggeschüttet werden, wenn sie mehr als 500 Becquerel enthalten hat. Jetzt mutet man neugeborenen Babys 626 Becquerel zu. Meine Damen und Herren, dieser Bericht ist eine Anstiftung zum Mord.

Die Ernährung kann ganz anders sichergestellt werden.